Wie viele, die vor mir gesprochen haben, bin ich froh über das irische Ja, und ich will all denen gratulieren, die dafür gekämpft haben, insbesondere auch den irischen Grünen Aber wenn es wahr ist, dass das ein Feiertag ist, dann ist es jedenfalls ein schwer erkämpfter Feiertag. Es wäre ein Fehler, wenn wir uns jetzt voller Selbstzufriedenheit wieder ganz auf den gewöhnlichen Gang der institutionellen Prozesse zurückziehen würden, als wäre eigentlich gar nicht viel gewesen. Der Präsident des Parlaments hat in seiner ersten Äußerung dazu darauf hingewiesen, dass wir auch die Nein Stimmen deutlich hören sollen. Ich möchte hinzufügen Wir sollen auch die schwer hörbaren Stimmen derer hören, die es im Juni bei der Europawahl nicht für nötig gefunden haben, an der Wahl teilzunehmen und damit diesen Prozess mit zu befördern.

Ich meine damit, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein engagierter Weg nach vorne nur gelingen kann, wenn wir uns in ernsthafterer Weise als bisher darum bemühen, die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen.

Man muss nur die G20 Treffen anschauen, um das zur Kenntnis zu nehmen. Aber stärkere Dynamik bekommt Europa nur mit einem stärkeren Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Ich bin nicht der Meinung, dass man wegen der störrischen Haltung des tschechischen Präsidenten das tschechische Volk jetzt unter Druck setzen soll mit der Ankündigung Im Zweifelsfall bekommt ihr keinen Kommissar! Aber etwas anderes ist noch wichtiger Es wäre ein schwerer Fehler, Tony Blair oder irgendeinen anderen möglichen Kandidaten für die Präsidentschaft des Rates hinter verschlossenen Türen auszukungeln.